Elle m'a demandé de la représenter, de m'exprimer en son nom et, sur un sujet comme celui ci qui est extrêmement grave, je le fais aussi en mon nom personnel pour partager les préoccupations graves que vous avez exprimées sur quasiment tous les bancs de cette Assemblée, dans la diversité de vos engagements politiques. Je veux vous assurer, au nom de Mme Ashton, qu'elle suit de très près la situation des personnes menacées en raison de leur appartenance à des minorités religieuses.

L'adoption, à l'initiative de Catherine Ashton en juin dernier, de nouvelles lignes directrices sur la liberté de religion ou de conviction est venue renforcer la détermination intransigeante de l'Union européenne de promouvoir et de protéger ce droit fondamental et d'agir, partout et tout le temps, pour préserver ce droit, comme M. Posselt l'a très clairement dit tout à l'heure dans son rappel au règlement, et je l'en remercie. La lutte contre les actes de violence dirigés contre des personnes en raison de leur religion ou de leur conviction, y a été identifiée et je parle de ce nouveau document comme un des domaines prioritaires de l'action de l'Union européenne.

J'en viens maintenant à la situation du Proche et du Moyen Orient et de plusieurs pays que, Monsieur le président Karas, vous avez rappelée tout à l'heure.

Les faits concernant Maaloula sont d'autant plus choquants et inacceptables qu'ils ont frappé une toute petite communauté qui n'est pas impliquée dans le conflit. L'Union européenne a appelé, à plusieurs reprises, les deux parties au conflit à s'abstenir de toute violence sectaire et à préserver la tradition syrienne, que vous avez rappelée, Madame la députée, de coexistence multiethnique et multireligieuse. L'Union européenne a également appelé les groupes d'opposition à inclure toutes les composantes de la société syrienne.

par des mesures transitoires menant à une Syrie libre, démocratique et égalitaire.

Elle a également appelé le gouvernement pakistanais à prendre les mesures nécessaires pour assurer une vraie protection de tous les citoyens, indépendamment de leur religion, et pour traduire en justice tous les groupes et les individus responsables de cet acte inadmissible.

Il n'est malheureusement que l'un des trop nombreux cas de discrimination et de persécution basés sur la religion ou les convictions. Catherine Ashton a, à plusieurs reprises, demandé le respect de la liberté de religion ou de conviction en Iran, conformément aux obligations internationales qui incombent à ce pays en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tout en saluant les signaux positifs lancés par le président Rohani, la haute représentante a exprimé le souhait que ces signaux se traduisent concrètement par une amélioration réelle de la situation des droits de l'homme en Iran. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette grave question de la protection des libertés religieuses, en général, et des chrétiens, en particulier, au nom de la vice présidente haute représentante de l'Union européenne.